Però il paradosso di questa discussione, che poi naturalmente va a finire nella classica discussione tra Palestina e Israele, è che, come diceva il collega Nart, noi prima finanziamo chi distrugge e poi andiamo a finanziare per ricostruire.

Quindi direi che dovremmo cercare una soluzione, oltre al fatto di garantire finanziamenti all'Agenzia in questo momento, che sia politica, e quindi garantire il doppio Stato, garantire ai palestinesi un futuro pacifico e andare ad evitare che chi riceve finanziamenti da noi poi vada a distruggere o ci ritroveremo sempre nella stessa situazione.